í þeirri umræðu gerði ég að umtalsefni góðan árangur íslensku tæknifrjóvgunardeildarinnar sem nú er rekin undir hatti art medica þegar farið var af stað með meðferðir gegn ófrjósemi á íslandi árið nítján hundruð níutíu og eitt var það á landspítala háskólasjúkrahúsi árið nítján hundruð níutíu og sex var deildin svo flutt í stærra húsnæði inni á landspítala

í dag er ófrjósemi vaxandi vandamál á íslandi og er skilgreint sem sjúkdómur á sama tíma er hér um nokkurt feimnismál að ræða og ekki margir notendur þjónustunnar sem stigið hafa fram og rætt málið opinskátt fyrsta íslenska glasabarnið fæddist árið nítján hundruð níutíu og tvö og síðan þá hafa yfir þúsund börn fæðst í kjölfar meðferðar á tæknifrjóvgunardeildinni við hæstvirtan heilbrigðisráðherra eru sammála um mikilvægi þessarar þjónustu og nú er staðan sú að samningar eru lausir milli ríkis og art medica ég vakti athygli á því í umræðunni um stofnfrumur hér fyrir nokkru síðan að árangur íslensku deildarinnar er það góður að athygli hefur vakið um allan heim við getum verið stolt af starfseminni og einmitt þess vegna vil ég nota þetta tækifæri og spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra eftirfarandi spurninga fyrsta hversu mörg pör hafa farið í tæknifrjóvgunarmeðferð hjá art medica frá og með árinu nítján hundruð níutíu og eitt flokkað eftir meðferðarúrræðum annar hver hefur árangurinn verið þriðji hver er meðalaldur kvenna sem hafa farið í meðferð fjórða hve langir eru biðlistar og hve langur er biðtími eftir meðferð fimmti hver hefur verið kostnaður við meðferðir art medica frá og með árinu tvö þúsund og fjögur sundurliðað eftir árum og meðferðarúrræðum sjötta ef kostnaður hefur aukist hverjar eru helstu ástæður síðasta og sjöunda spurningin lýtur að framlögum ríkisins og ég óska eftir upplýsingum um það hver framlög ríkisins eru